Domnule președinte, doamnă comisar Crețu, acest raport este fundamental pentru viitorul politicii de coeziune și doresc să îi felicit pe raportori pentru eforturile și rezultatele lor. Ceea ce au reușit pare aproape miraculos ținând cont de momentul când au început pregătirile pentru a fi prezentată formula finală Parlamentului. În același timp, doresc să constat că au îmbunătățit considerabil varianta propusă de către Comisie. O politică de coeziune puternică, eficientă, bine finanțată și bazată pe solidaritate este esențială nu doar pentru regiunile sărace, ci pentru dezvoltarea întregii Uniuni Europene.

Aceasta nu are nicio legătură cu politica de coeziune și sper că Parlamentul o va respinge, așa cum a făcut o și în trecut. În ceea ce privește calendarul adoptării acestui regulament, doresc să solicit tuturor colegilor și instituțiilor să depună toate eforturile ca, pe parcursul timpului rămas, să încheiem cât mai multe din capitolele convenite pentru regulamentul comun. În același timp, solicit formal Consiliului și Președinției rotative române să asigure oficial Parlamentul că, în viitor, nu se vor redeschide pentru negocieri capitolele deja închise.